er ist zu schlecht. Ich zitiere die Ziffer 16, unter der Überschrift Überwachung und Datenerhebung Das Parlament fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Aufsichts und Kontrollmaßnahmen zu ergreifen und wirksame Überwachungssysteme zu schaffen, um die Erhebung von Daten zu Belästigungsfällen aufgrund des Geschlechts zu verbessern ein europaweites Überwachungssystem gegen Belästigung.

Wir müssen dringend eindeutige Begriffe definieren Was ist überhaupt Gender, was ist sexuelle Identität sexual identity was ist Geschlechtsidentität gender identity Was ist das eigentlich?